Die bisherige Handlungsunfähigkeit des Rates in Sachen Handelsschutzinstrumente ist beschämend. Dabei geht es nämlich nicht um die Frage Protektionismus oder Freihandel, wie manche Ideologen immer wieder behaupten, sondern es geht schlicht um faire Wettbewerbsbedingungen auf Basis der WTO Regeln. Statt den Musterschüler in Sachen Freihandel zu mimen, sollte der Rat sich endlich auch als Interessenvertreter der europäischen Industrie begreifen.

Die Entscheidung über die Erteilung des Marktwirtschaftsstatus für China steht an.

Viele Unternehmen werden dort staatlich subventioniert, bauen auf diese Weise gigantische Überkapazitäten auf und versuchen, diese auf den Weltmärkten loszuwerden. Ohne eine zeitgleiche Reform der Handelsschutzinstrumente brauchen wir gar nicht weiter über den Marktwirtschaftsstatus in China zu reden. Und noch eines ist von Bedeutung Wir brauchen eine enge Abstimmung und Kooperation mit den USA zu unserem zukünftigen Umgehen mit China.